Sie haben die EASA erwähnt. Ist Ihnen bekannt, dass der Europäische Rechnungshof nach seinen Recherchen geurteilt hat, dass die EASA die beste Lobbygruppe für den Flugverkehr in Europa ist vor allen anderen? Und das wird hier bestätigt, das wird bei den Fahrgastrechten bestätigt. Und weil die Airlines jedes Jahr 30 Mrd. EUR vom Steuerzahler bekommen, weil sie keine Kerosinsteuer und keine Mehrwertsteuer für internationale Flüge bezahlen müssen, die die Bahnkunden alle aufbringen müssen, deshalb haben wir hier den dritten Fall von Begünstigung der EASA. Wie stehen Sie dazu?